La verdad, señor Stoyanov, es que está usted bordeando los límites de lo que es incorrecto, inadecuado, desde el punto de vista del lenguaje parlamentario. No le he cortado a usted porque quiero demostrar la generosidad que tenemos y, en particular, que tienen nuestros colegas del Grupo Verts ALE, que entiendo que han sido agredidos en su intervención.